A KF források hatékonyabban felhasználhatók a nagy társadalmi célokra adott válaszokra európai uniós szinten, és ez jó.

Nagyon vigyáznunk kell a jövőben, hogy az a szűk forrás elegendő legyen, különösen úgy, hogy ne sérüljenek a nagy projektek, amelyek amúgy nagyon fontosak, hogy az ITER és a szatellit programokhoz szükséges források ne rövidítsék meg a Horizont 2020 ban lévő projekteket.

Ezzel a magam részéről nagyon sok sikert és a Parlament részéről együttműködést kívánok.